Donc, soyons absolument clairs afin qu'il n'y ait pas le moindre malentendu à ce propos, nous en tant qu'Union européenne, en tant qu'États membres de l'Union européenne, nous devons être absolument déterminés pour montrer le bon exemple et en faire un élément de conditionnalité dans nos relations extérieures. Que l'on ne vienne pas nous dire que cette interdiction relèverait d'une juridiction ou d'un ensemble de comportements des pays occidentaux. La convention universelle des droits de l'homme est universelle. Toute la législation sur la protection des droits de l'enfant est universelle. Donc, je crois que nous devons agir à l'échelle globale.

Je sais que nous sommes en concurrence avec d'autres, néanmoins, étant donné l'envergure qu'a pris ce problème et l'envergure supplémentaire qu'il risque d'avoir à l'avenir, étant donné la forte croissance démographique dans certains pays, je crois que déclarer une année européenne de lutte contre les mariages forcés